Het gebrek aan samenwerking tussen lidstaten verslechtert het gevoel van veiligheid voor onze burgers en er is ook al heel wat gebeurd.

We hebben de artikelen over het delen van gegevens in de terrorismerichtlijn waarover we morgen stemmen. We hebben dezelfde artikelen in de PNR richtlijn. We zien dat merkte de Commissaris terecht op een toename in het delen van gegevens via Europol.

We kunnen niet de terreur van morgen bestrijden met de instrumenten van gisteren.

En om te leren van onze fouten zullen we die fouten moeten onderzoeken. Gezien het transnationale karakter van veel van de aanslagen die in de afgelopen jaren gepleegd zijn, zou zo'n onderzoek op Europees niveau moeten plaatsvinden.